Hvala, spoštovani predsednik. Trdim, da je Posavje regija, ki je razmeroma najbolj obremenjena z objekti kritične infrastrukture v celotni državi. Kot vsi veste, je pred kratkim prišel k nam predsednik vlade Marjan Šarec in predvsem iznenada napovedal, da je navdušen nad jedrsko energijo in da bo Slovenija v Krškem gradila še drugi jedrski reaktor. Vse lepo in prav, saj bi bil res že čas, da se odločimo, ali in na kakšen način bomo pridobivali elektriko za prihodnost. Ampak predsednik ni pred tem ničesar vprašal lokalne skupnosti - ali se strinja s tako odločitvijo. Seveda, vsi vemo, da je najbolj verjetno, da bomo ravno v Krškem sprejeli ta projekt, saj že desetletja živimo z jedrsko energijo. Toda zdi se nam prav, da bi pred tem uredili zadeve za nazaj v prvi vrsti, da se končno zgradi odlagališče radioaktivnih odpadkov in da se lokalnim skupnostim izpolni vse, kar so obljubile prejšnje vlade. Prav tako pa, da se preneha z jemanjem samostojnosti in inštitucij razvojni in statistični regiji Posavje ter se ji hkrati vrne tiste, ki so jim bile že vzete. Pri tem je na prvem mestu policijska uprava. V skladu z dvestošestinštiridesetim členom predlagam, da se v državnem zboru opravi razprava o vrnitvi policijske uprave v Posavje. Hvala.